Doresc să atrag atenția asupra necesității unor măsuri urgente la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii, în contextul creșterii puternice a prețurilor la alimente, provocate de seceta din Statele Unite și Europa de Est. Potrivit Băncii Mondiale, în lunile iunie și iulie prețurile produselor alimentare au crescut, per ansamblu, cu